forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tuttugasta og sjöunda mars síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu